Dus ik ben blij met de voorstellen die u hier vandaag doet.

Defensie was een belangrijk punt bij de oprichting van de Europese Unie, maar we hebben veel te lang gesteund op de Amerikanen om onze veiligheid te waarborgen.

Laten we dan onze burgers verzekeren dat wij hun veiligheid kunnen waarborgen.